În contextul actual nu putem ignora faptul că rata șomajului în rândul tinerilor se apropie de

Condițiile pe care le cer angajatorii astăzi sunt aproape de neîndeplinit în ceea ce privește abilitățile candidaților și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, mă refer aici că unii din angajatori așteaptă de la absolvenți să aibă poate 25 de ani și 10 ani de experiență profesională. Acest lucru nu este posibil, de aceea există necesitatea reglementării la nivel european. Chiar și cei care nu au absolvit studii superioare se pot plia pe diverse programe pentru tineret, special croite pentru aceștia.

De aceea cer programe rezervate tineretului, speciale, pentru ca aceștia să poată intra în câmpul muncii și problema șomajului să fie rezolvată astfel.